Zunächst einmal herzlichen Dank an Sie für Ihre bisherigen Bemühungen, die Situation zu befrieden, Frau Mogherini. Ich denke, es handelt sich hier um eine jahrzehntelange, strukturelle Diskriminierung und Segregation der Rohingya.

ich glaube vielmehr, dass es ein weltweites Problem darstellt. Die Frage stellt sich Was können wir tun?

Im Übrigen Ich denke, dass es erforderlich ist, gezielte Sanktionen gegen Angehörige des Militärs und der Sicherheitsapparate, die sich eben dort schuldig gemacht haben, zu verhängen.